Pane předsedající, já velmi vítám tuto debatu, která jednoznačně podporuje iniciativu orgánů Evropské unie, abychom hovořili a pracovali na globálním zákazu testování kosmetiky na zvířatech. Já si myslím, že my musíme být světovým lídrem v ochraně zvířat.

Bylo by dobré udělat celoevropský zákaz těchto sporných chovů zvířat pouze kvůli lidské kráse, kvůli kožešinám. Je zde problém převozu desítek tisíc štěňat a koťat z východní části Evropské unie do západní.

Tedy prosím vnímejme témata zvířat jako jednu z důležitých agend Evropské unie a pracujme prosím na tom.